Czy zgodzi się Pan ze zdaniem, że konsument w Unii Europejskiej, ten, który korzysta z tego transportu, potrzebuje rynku, gdzie obecna jest konkurencja, aby mógł sobie wybrać usługę najlepszą i najtańszą?